Monsieur le Président, chers collègues, les départements, régions et collectivités d'outre mer françaises de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion, de Mayotte et de Saint Martin, que l'on appelle ici les RUP, ne doivent pas être les sacrifiés de la future politique agricole commune.

C'est grâce à ces régions ultramarines que les consommateurs peuvent déguster de nombreux produits exotiques des bananes, du rhum ou du sucre de canne. Les filières agricoles et agroalimentaires de l'outre mer doivent être impérativement soutenues. Il en va de la prospérité de nos agriculteurs et de leur famille, de la pérennité de la production agricole locale et des régimes spécifiques d'approvisionnement.